Herr Präsident! Wir unterstützen die Demokratiebewegung in Ägypten mit voller Begeisterung, aber wir müssen wissen, dass freie Wahlen nicht genügen. Wir brauchen einen integrierten Ansatz, um den Menschen eine Perspektive zu geben, eine Art Mittelmeerplan, eine Art Marshallplan für Nordafrika und Ägypten. Dabei wird es darum gehen, den Menschen soziale Perspektiven zu geben, die Bildungspolitik zu stärken, den Mittelstand zu stärken, dafür zu sorgen, dass Kriminalität und Korruption bekämpft werden und vor allem eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energiepolitik einzuleiten, wo im Bereich der Sonnenenergie Nordafrika und Europa einander sehr viel geben können.